Panie Przewodniczący! Jak widać, dyskusja dotycząca wprowadzenia kwot dla obywateli niektórych państw Unii Europejskiej na pobyt w Szwajcarii budzi ogromnie żywą dyskusję. Cieszy mnie to, że w tej dyskusji biorą udział obywatele z różnych krajów posłowie z krajów, które były członkami, założycielami Unii Europejskiej i krajów, które do Unii Europejskiej dopiero dołączyły. W tej dyskusji, z prawa na lewo, z lewa na prawo, ze wszystkich partii, między którymi na co dzień spieramy się bardzo ostro i mamy bardzo różne opinie, tym razem wszyscy się zgadzamy i wszyscy żywo popieramy projekt rezolucji posła Trzaskowskiego i innych. Dzisiaj zyskuje ona tak szerokie poparcie, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że im bliżej współpracujemy, im bardziej otwieramy się jedni na drugich, tym bardziej wszyscy zyskujemy.

Mam wrażenie, że obywatele Szwajcarii również zdają sobie z tego sprawę.

Obydwie te decyzje zyskały szerokie poparcie społeczne. Dlaczego teraz ta decyzja administracyjna miałaby naszych przyjaciół, zaprzyjaźniony i bliski kraj Szwajcarię, odsuwać od nas i przeszkadzać w korzystaniu z win win?